Gospa Sluga, to je zavajanje. Zakon je povsem jasen, vsak se odloči, če ga želi, na kakšni meri, na kakšni osnovi in vsako je le individualno tukaj lahko zase, za svojo eksistenco po našem zakonu poskrbi tako ali drugače. Če ga ne želi, če je višji dodatek z varstvenim dodatkom, se mi zdi, da je prav in bo vsak preračunal, kaj se mu splača. Mislim, da je moramo dati to možnost vsakemu posamezniku, da se odloča. Mi nismo rekli, mi nismo rekli, da dobi avtomatsko in da mu, potem ostali socialni transferji padejo. Vsak se odloča posamezno, imeti pa mora seveda v tej državi vsak pravico, da se lahko odloča.